Daraus folgt mangelndes Wirtschaftswachstum, was in Summe zu weniger Neueinstellungen bei Jugendlichen führt. Das ergibt wieder einen Stau am Arbeitsmarkt und genau das ist eben Jugendarbeitslosigkeit. Nun Garantien sind ja gut, Umsetzung ist alldieweil besser. Und nachdem hierzu ein EU Gipfel dem anderen folgte, haben wir nun endlich eine Strategie allerdings mit einem beschämend kleinen Budget von nur 6Milliarden Euro. Ich begrüße ausdrücklich, dass die Verantwortung bei der Umsetzung bei den Mitgliedstaaten bleibt. Vor allem der Austausch bewährter Systeme zwischen den Mitgliedstaaten ist hier ein sinnvoller Ansatz.

Heute allerdings konnte ich bisher nichts Konkretes hören, keine neuen Ideen zur Umsetzung der Strategie.